Osobne si myslím, že pre Európsku úniu je veľmi dôležité, aby sme si udržali svoj silný vplyv, ktorý v tomto regióne máme, a aby sme tomuto regiónu, a konkrétne Bosne a Hercegovine, ukázali, že majú možnú európsku budúcnosť, pričom jednou z oblastí, kde to môžme dokázať, je práve liberalizácia vízového režimu, ktorý ja veľmi podporujem.